La réalité nous oblige à reconnaître que c'est un échec total.

Cinquante trois initiatives en réalité, trois qui ont plus d'un million de citoyens qui les soutiennent, et rien ne se passe derrière.

Ces campagnes nécessitent une énergie considérable, des budgets considérables.